Cette région du Sahel est particulièrement vulnérable en termes de sécurité, et le G5 Sahel est évidemment utile pour lutter contre ces groupes armés.

Lutter contre le terrorisme ne se limite pas à la seule réponse militaire, mais demande des stratégies robustes qui sont des stratégies de développement. C'est dans ce cadre que le Burkina a pris des mesures de protection des secteurs de production, comme la production de l'huile alimentaire ou encore le sucre qui, quand ils sont produits par les Burkinabè, produisent de l'emploi et sont moins chers pour les Burkinabè. Quelle est donc la cohérence de l'Union quand elle promeut des accords comme l'accord de libre échange avec l'Afrique de l'Ouest, destructeur de l'emploi local et générateur de pauvreté pour les populations locales, envoyant ensuite des contingents militaires pour lutter contre Boko Haram?

Je pense qu'il est temps que l'Union européenne revoie les partenariats économiques qu'elle a avec l'Afrique, pour pouvoir vraiment avoir une politique de développement sur le fond et non pas uniquement sur la protection de la sécurité et l'action militaire.